A un lado, tenemos individualidades que cometen actos terribles, pero producto de una desesperación profunda, tras sesenta y ocho años de ocupación.

¿Es esta una reacción ponderada, discriminada, proporcionada? Yo le concedo a usted, señora Mogherini, que tiene interés en solucionar este problema.